Wir haben heute ein Arbeitsprogramm gehört, ein ambitioniertes, ein engagiertes.

Die Lage der Union ist nicht gut. Es wäre gut gewesen, wenn Sie in Ihrer Bestandsaufnahme genau darauf eingegangen wären, warum sie nicht gut ist. Sie ist unter anderem deshalb nicht gut, weil Sie, Herr Kommissionspräsident, und Ihre Kommission die notwendige Rolle, die Ihnen die Verträge zuschreiben, nicht in ausreichendem Maße wahrnehmen. Ich frage mich oft bei den Krisen Wo ist die Kommission? Und wenn ich dann mit Ihnen rede, sagen Sie Ja, ich habe mich doch da geäußert und ich habe hier eine Presseerklärung herausgegeben und da hat Herr Šefčovič etwas gesagt und hier die Frau Reding! Und wenn man das nachliest, stimmt es.

Die Kommission äußert sich. Ich frage mich aber Warum dringt sie nicht durch? Warum nimmt die Öffentlichkeit das nicht wahr? Und das ist eine Bestandsaufnahme zur Lage der Union!

Es ist Ihre Aufgabe, die Gemeinschaftsmethode zu verteidigen. Das, was Sie hier vorgetragen haben, das ist in vielen Punkten richtig. Und Sie werden drei Viertel dieses Hauses hinter sich wissen. Das ist so! Aber Sie werden drei Viertel der Ratsmitglieder gegen sich haben, wenn Sie über Eigenmittel reden. Und jetzt bin ich gespannt, ob Sie Ihren Worten von heute Taten folgen lassen und den Kampf gegen die Intergouvernementalisierung der Europäischen Union aufnehmen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel Ja, ich teile Ihre Meinung, Europa

Und zu den elementaren Grundwerten in Europa gehört, dass es keinen Rassismus, keine Fremdenfeindlichkeit gibt.

Dazu gehört aber auch, dass eine Regierung, die innenpolitisch unter Druck steht, nicht zum Mittel der Hexenjagd auf Minderheiten greifen darf. Und das kann man mit einem Namen benennen.

Ich hätte mir gewünscht, Sie hätten die Namen genannt, dann hätten wir gesehen, Barroso nimmt den Kampf auf! Zu den Grundwerten der Europäischen Union gehört vor allen Dingen und dazu haben Sie viel Richtiges gesagt soziale Gerechtigkeit. Aber was heißt soziale Gerechtigkeit in dieser Union?

Dieser Zuwachs an Arbeitslosigkeit führt zu einem Prozess der massenhaften Verarmung von Menschen und zu einem Bedrohungsszenario für die Menschen.

Diese soziale Kluft ist die größte Bedrohung für die Demokratie in Europa! Der Guardian hat im August eine Statistik veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass HSBC, die Barclays Bank und die Royal Bank of Scotland im vergangenen Jahr mehr als 20 Milliarden Euro Gewinne gemacht haben, von denen sie 9 Milliarden Euro als Boni für ihre Manager zurückstellen. Das geschieht in einer Zeit, wo die Regierungen der Europäischen Union in Europa die Renten kürzen! Diese soziale Kluft da erwarte ich von Ihnen, dass Sie Vorschläge machen, wie wir diese Kluft beseitigen können.

Und wir haben eine Interinstitutionelle Vereinbarung geschlossen, Herr Kommissionspräsident Wenn dieses Parlament mit einer legislativen Mehrheit die Kommission auffordert, einen entsprechenden Richtlinienentwurf vorzulegen, haben Sie zugesagt, das zu tun. Seien Sie sicher, die Fraktion der Sozialisten und Demokraten wird einen solchen Antrag einbringen. Und wir erwarten anschließend, dass Sie die entsprechende Initiative ergreifen.

Sie sagen Ich will die Finanztransaktionssteuer.

Und wenn Sie das nicht machen, dann werden wir das Instrument der Volksinitiative nutzen.

Dann bringen wir diese Leute, von denen ich rede, auf die Straße, so lange, bis die Spekulanten Ihren Beitrag zur Sanierung der Finanzen in Europa leisten!

Wir brauchen Aufstiegschancen. Und zu diesen Aufstiegschancen gehört, dass Europa seinen Beitrag zu Bildung, zu Qualifizierung und zur Chancengleichheit vor allen Dingen für junge Menschen leistet. Und deshalb gebe ich Ihnen recht Diese uninspirierten Finanzminister in Europa, die, weil sie zuhause exzessive Verschuldung reduzieren müssen und deshalb die Haushalte kürzen, dann hingehen und sagen, ja dann muss auch der EU Haushalt gekürzt werden, die haben nicht recht! Die EU muss kein exzessives Defizit ausgleichen, sondern die EU muss mit den Investitionen, die sie tätigt, dazu beitragen, dass das soziale Ungleichgewicht durch die Regionalpolitik, durch die Sozialpolitik, durch Forschung und Qualifizierung, durch Investitionen in wachstumsstimulierende Maßnahmen ausgeglichen wird und dass die Europäische Union in die Lage versetzt wird, das zu tun. Und dazu brauchen wir einen starken EU Haushalt. Das haben Sie heute gesagt! Da haben Sie uns an Ihrer Seite. Und jetzt mal ran gegen Frau Lagarde, gegen Herrn Schäuble, gegen die Finanzminister anderer Länder!

Zur sozialen Gerechtigkeit gehört auch, dass wir der nachwachsenden Generation keinen Kontinent hinterlassen, in dem es nicht mehr lebenswert ist. Und deshalb, ja, Sie haben recht, wir brauchen zur sozialen Gerechtigkeit auch eine nachhaltige neue Industriepolitik, die Ökologie und Ökonomie miteinander kombiniert. Ein richtiger Ansatz! Ich bin gespannt, ob Sie es hinbringen, dass sich das Desaster, das Fiasko von Kopenhagen nicht wiederholt, bei dem wir nämlich gesehen haben, dass die Europäische Union nicht handlungsfähig war. Und das ist nicht die Schuld der Kommission, ich sage es noch einmal. Das ist die Schuld von 27 Regierungen, die sich auf der internationalen Ebene eben nicht einigen können. Und das zeigt, dass in der Lage, in der wir heute sind, sich zwei Schulen gegenüberstehen die des Intergouvernementalismus und die der Gemeinschaftsmethode. Es geht nach dem Inkraftsetzen des Vertrags von Lissabon darum, ob das Lissabon Europa ein Europa der Staats und Regierungschefs ist, die hinter verschlossenen Türen aushandeln, was sie für den Kontinent für richtig halten.

Ich weiß nicht, ob es stimmt, was man da erzählt, aber man kann sich fast vorstellen, dass es stimmt. Entweder ist es dieses Europa, das Europa des Intergouvernementalismus, oder das Europa der Gemeinschaftsmethode. Das Europa der Gemeinschaftsmethode ist das Europa der Kommission und das Europa des Europäischen Parlaments, die gemeinsam arbeiten. Ich fand Ihre Bestandsaufnahme mangelhaft. Ich fand Ihre Perspektiven und die Ankündigungen zu einem großen Teil gut und richtig. Wir werden Sie in einem Jahr beim nächsten Bericht zur Lage der Union messen an dem, was Sie heute angekündigt haben und was Sie bis dahin erkämpft haben. Es war eine konservativ liberale, grüne, radikalsozialistische Rede, die Sie hier gehalten haben.

Also können Sie auch Unterstützung von allen bekommen.